Señor presidente, el caso Facebook y Cambridge Analytica es solo la punta del iceberg. El mundo digital es una duplicación de nuestra vida a la que nos entregamos sin tomar ninguna precaución y casi sin exigir ninguna seguridad. La inteligencia del ser humano está limitada por su propia conciencia sin embargo, la inteligencia artificial no conoce ningún límite. Es paradójico que, como legisladores, pongamos más cuidado en prevenir los errores que cometen personas, limitadas por su conciencia, que máquinas que no saben nada de ética ni de moral. La generación de baby boomers a la que pertenezco, cree que el mundo digital es solo una extensión divertida del mundo analógico. Estamos muy equivocados lo que ocurre en el ciberespacio modifica el espacio lo que ocurre en internet no se queda en internet. Las mentiras son tan antiguas como la política nacieron a la vez que la democracia y a la vez que la política. Política, mentiras y democracia conviven desde la antigua Grecia. La diferencia es que, a día de hoy, las mentiras pueden ser más poderosas que la democracia y más poderosas que la política, y más numerosas que las verdades. En las próximas elecciones europeas los mentirosos intentarán que en este Parlamento haya una mayoría antieuropea, y estamos a tiempo de evitarlo protegiendo a los periodistas profesionales y aprobando una legislación europea que ponga límites a los mentirosos. La mentira es tan peligrosa como el nacionalpopulismo, y normalmente es su instrumento. Lo único que no podemos hacer es permanecer de brazos cruzados.